Verehrter Kollege, Sie haben das Märchen erzählt, das wir leider in den letzten Tagen und Wochen immer wieder hören Nur Europa handelt. Ich frage Sie Ist Ihnen die Weltkarte der Plastikverbote bekannt, und ist Ihnen zum Beispiel bekannt, dass Indien, ein Land das mehr Einwohner hat als die Europäische Union, eine ähnliche Gesetzgebung wie die, die wir heute wahrscheinlich annehmen, schon längst beschlossen hat?